við ræðum nú skýrslu hæstvirts forsætisráðherra um efnahagsmál enda brýnasta verkefni okkar og í reynd allra landsmanna að leysa úr þeim efnahagsvanda sem við okkur blasir í nær tvo áratugi höfum við notið hagsældar hagvaxtar og aukins kaupmáttar

staðan í efnahagsmálum er viðkvæm hún er ströng hún er erfið í dag höfum við heyrt þingmenn lýsa stöðumati sem einkennist af nokkrum veigamiklum þáttum ég ætla að nefna átta þeirra það eru tíðar efnahagssveiflur sem gera fjármálastýringu heimila og fyrirtækja afar erfiða í öðru lagi lækkandi gengi krónunnar í þriðja lagi gríðarlega háir sem hafa orðið til þess að það er erfitt að ná í lán á þeim kjörum sem við höfum vanist á undanförnum árum og ég nefni það að sjálfsögðu eins og aðrir hafa gert að þessi lausafjárvandi er ekki síður til staðar beggja vegna atlantshafsins en hér heima

í danmörku í bretlandi í bandaríkjunum svo að dæmi séu tekin í fimmta lagi hækkandi hrávöruverð á alþjóðamörkuðum hækkun matvæla og olíuverðs þetta getur reyndar haft áhrif til góðs líka fyrir okkur en þetta er alla vega í nútíðinni erfið staða með þessar hækkanir í sjötta lagi gífurleg skuldsetning bæði fyrirtækja og heimila í landinu og þá í sjöunda lagi viðskiptahallinn allt leiðir þetta til þess áttunda þáttar sem ég ætlaði að nefna og það er þessi hrikalega verðbólga sem við stöndum frammi fyrir hún ógnar okkur öllum heimilum í landinu fyrirtækjum fjölskyldum það er hætta á frystingu í atvinnulífinu það er raunveruleg hætta á frystingu það er hætta á frystingu á húsnæðismarkaði þetta er svona nokkurn veginn í grófu myndinni sú staða sem þingmenn á þriðja tug þingmanna sem hér hafa tjáð sig hafa nefnt við þurfum að horfast í augu við þennan vanda og ekki vera hrædd við það vega þess að í svona vanda ef við horfum á hann raunhæfum augum búa líka tækifæri gríðarleg tækifæri af því að í öllum þrengingum búa tækifæri mig langar til þess að nýta minn tíma sem ég hef til þess að gera þessi tækifæri að umtalsefni en mig langar líka að nota tímann og undirstrika nokkra þætti úr ræðu hæstvirts forsætisráðherra sem mér finnst að þingheimur hafi einhvern veginn annað hvort ekki heyrt eða ekki tekið nógu sterkt eftir alla vega ekki gert að umtalsefni hvað um það tækifærin fyrst

kunnum að kveða niður verðbólguvandann sem við eigum við að etja við getum ekki unað við hann hvorki fólkið í landinu fyrirtækin í landinu enginn okkar getur unað við þann bagga sem verðbólgudraugurinn er þetta er bara verkefni númer eitt tvö og þrjú að finna þetta samræmda áralag sem við getum fundið og eigum að finna þetta er númer eitt hitt atriðið er að efla verðmætasköpun þetta hefur líka komið fram hjá fleirum við verðum að nýta auðlindirnar fyrsta auðlindin sem mér finnst að við verðum að huga að og þar eigum við helling inni það eru menntun og þekking við gleymum því oft að fyrir tíu árum síðan voru ekki nema þrettán prósent þeirra sem voru á atvinnumarkaði á íslandi þrettán prósent með háskólapróf í dag höfum við nær tvöfaldað þetta hlutfall þetta er með ólíkindum á einum áratug þvílíkur sóknarleikur og þvílík djörfung við erum sem sagt með mjög verðmætan og menntaðan atvinnumarkað sem á að geta skilað sér í nýsköpun og aukinni verðmætaaukningu bæði með því að búa til ný fyrirtæki og sjá sóknarfæri í núverandi fyrirtækjum við höfum líka sóknarfæri í rannsóknarvinnunni okkar sem hefur stóreflst og á eftir að stóreflast á næstu árum ég held að við áttum okkur ekki enn þá við íslendingar á því hversu yfirgripsmikil þekking hefur myndast og hve mikill styrkur það er að það skuli vera stundaðar rannsóknir hér á heimsmælikvarða þetta eru auðlindir orkan er auðlind hún er dásamleg auðlind hún er ólýsanleg auðlind og við eigum að nota hana og vitið þið auðlindin er ekki bara í að selja orku til fyrirtækja sem við gerum auðvitað heldur líka að við þekkjum orkunotkun ég er evrópuráðsþingmaður og nýt þess á koma fram þar fyrir hönd okkar íslendinga að fá að taka þátt í því að hlusta á umræðuna í evrópu hvað er evrópa að segja hún er að segja við þurfum í okkar þjóðlöndum að breyta orkukerfum heimila og fyrirtækja þá lítur maður í eigin barm voru það ekki íslendingar sem gerðu það fyrir nær fjörutíu árum síðan gjörbreyttu kerfisbreyttu því hvernig við nýtum orku frá því að nota jarðefnaeldsneyti í það að nýta sjálfbæra og endurnýjanlega orkugjafa til húshitunar þessi þekking auk þess sem það er þekking okkar íslendinga á því að fara frá því að vera afar fátæk þjóð í að vera með öflugustu og auðugustu þjóðum heims það er svo margt sem býr í þekkingunni okkar orkunni okkar vatninu okkar matnum okkar

ég vil einhvern veginn kalla á okkur að framkalla styrkleika okkar þeir eru í sögunni okkar og menningu og menntun og orkunni

tvö tækifæri sem ég tel vera mikilvægust annars vegar það að mynda þetta samræmda áralag og hins vegar að nýta þennan kraft sem við eigum sem er einstakur tíminn líður hratt og ég sé það af boðskapnum sem forsætisráðherra flutti okkur í byrjun dagsins

það að við skulum eiga afgang að ríkissjóður skuli hafa skilað afgangi á síðasta ári það að lífeyrissjóðirnir okkar eru sterkir atvinnulífið okkar er sveigjanlegt og atvinnuleysi er lítið hann talaði um aðgerðir

en það skiptir líka máli sem forsætisráðherra segir hann segir að aðgerðirnar sem þegar hefur verið farið í hafi verið í þrennum tilgangi að auka aðgengi banka að lánsfé að efla fjárhagslegan stöðugleika hér í landinu og að efla

að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur metið það nýlega svo að við værum vel í stakk búin að takast á við efnahagsvandann ég held að stundum gleymist stóra myndin stóru myndinni á að halda til haga við erum mjög sterk í boðskap forsætisráðherra kom líka fram að mikilvægast af öllu er að ná niður verðbólgunni og að forgangsverkefnið hvað tryggja atvinnu að tryggja fulla atvinnu hér á landi þetta er enginn smáboðskapur sem forsætisráðherra boðar hér í dag og ég held að við getum öll í stóru myndinni fallist á að greiningin er til staðar hana þarf að dýpka samræmt áralag þarf að fara í og það áréttar forsætisráðherra líka í sinni ræðu og að við þurfum að kalla fram kraftana sem við eigum mig langar að gera lokaorð forsætisráðherra að mínum þar sem hann segir með leyfi forseta við megum ekki gleyma því að á bak við allar hagtölur er fólk það er fólkið okkar og við verðum að líta til framtíðar til tækifæranna í þágu fólksins okkar íslenska þjóðin á að leggja samhent á árarnar og sameiginlega ætlum við að búa okkur undir framtíð sem er auðvitað sameiginleg framtíð okkar allra